Dit Parlement kan dan zelf het Verdrag herschrijven, kan zelf belasting heffen, kan alle grenzen opengooien voor iedereen uit de hele wereld en kan landen laten toetreden, van Oekraïne tot Oezbekistan. Dit, terwijl uit recent onderzoek blijkt dat in de hele Europese Unie de burgers in meerderheid mínder Brussel willen. In Nederland is dat zelfs 70, hetzelfde aantal dat de Europese grondwet verwierp, die vervolgens toch werd ingevoerd. Alle partijen hebben opnieuw laten zien Nederland te willen opheffen. En dat verraad, Voorzitter, kan worden hersteld bij de verkiezingen op 22 mei, want voor Nederland is er geen andere keuze dan de Partij voor de Vrijheid.